Visų pirma noriu pasveikinti savo kolegą Marcą Tarabellą už atliktą didžiulį darbą IMCO komitete bei derybose su Taryba siekiant išsaugoti principinius viešųjų pirkimų aspektus, kuriems buvo pritarta ITRE komitete. Kalbant konkrečiai apie direktyvą dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų, būtina paminėti, kad pavyko išsaugoti atskirą reglamentavimą komunalinių paslaugų teikimui. Šiuose sektoriuose tebėra didelė rinkos koncentracija ir menka konkurencija, todėl, atsižvelgiant į šių viešųjų paslaugų svarbą, yra tikslinga taikyti specifines taisykles, kurios atspindėtų specifinį šių paslaugų pobūdį bei užtikrintų aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimo sąlygas. Šių direktyvų peržiūra padėjome naujus ir teisingesnius pagrindus skaidresnių viešųjų pirkimų procedūroms ateityje.

Pasiūlyme jau numatomas privalomas pranešimų perdavimas ir pirkimo dokumentų prieinamumas elektronine forma bei įsipareigojimas valstybėms narėms per dvejus metus pereiti prie visiško elektroninio susirašinėjimo. Manau, kad ateityje visi viešieji pirkimai turi būti perkelti į elektroninę erdvę, kas leis sukurti skaidrias ir labiau efektyvias viešųjų pirkimų sistemas valstybėse narėse. Europos Parlamentas išreiškė aiškų apsisprendimą reformuoti ir keisti viešųjų pirkimų taisykles, todėl ypatinga užduotis teks Komisijai prižiūrint, kaip valstybės narės perkels šių direktyvų nuostatas ir jas įgyvendins ateityje.